Doamnă președinte, situația din Sudanul de Sud riscă să destabilizeze întreaga regiune. La doi ani și jumătate de la obținerea independenței, se observă fragilitatea instituțiilor țării, care este măcinată de lupte pentru controlul unor câmpuri petroliere. Mă îngrijorează în primul rând faptul că foarte mulți civili au fost victimele conflictului dintre forțele guvernamentale și cele rebele. Deja vorbim de peste o mie de morți și câteva sute de mii de persoane strămutate în mod forțat, iar, pe măsură ce violențele continuă, numărul victimelor va crește. Din păcate, ajutoarele umanitare nu pot ajunge la toți cei afectați, din lipsa de securitate în zonă. Primul pas este încetarea luptelor. De aceea, e nevoie de progres în negocierile actuale dintre rebeli și guvernul din Sudanul de Sud.